Seit langem kämpfen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hier in diesem Hause dafür, dass es mehr Transparenz in europäischen Unternehmen gibt, dass Unternehmen nachhaltig agieren, dass sie langfristige Entscheidungen treffen und nicht nur die kurze Abzocke vor Augen haben denn das war letztlich auch der Grund der Finanzkrise.

Eine größere Verantwortung soll schließlich von den Eigentümern übernommen werden. Besonders wichtig ist es mir natürlich auch, dass Sergio Cofferati hier so verhandelt hat, dass dieses Thema Transparenz, nämlich über öffentliches country by country Reporting also die länderweise Berichterstattung, die noch mehr Transparenz reinbringen soll sich endgültig hat durchsetzen können und rausgelöst wurde und wir jetzt die Möglichkeit haben, in der Bilanzrichtlinie dieses Ergebnis mit einzubeziehen. Nicht oft genug allerdings kann man auch herausstreichen, dass es ein großer Erfolg ist, dass im europäischen Gesellschaftsrecht Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen als die wichtigsten Stakeholder ebenfalls erwähnt werden also der Stakeholder Ansatz an sich jetzt Einzug gefunden hat. Das ist etwas, wofür wir uns hier in diesem Hause einsetzen sollten, dass das auch weiter geschieht und dass da auch wirklich der Ansatz verfolgt wird, dass Unternehmen langfristig agieren sollen, weil sie ein Teil dieser Gesellschaft sind und ihre soziale Verpflichtung auch wahrnehmen sollen.